Ja, pred sabo vidim obraz moškega, ki bi mu dala okrog trideset let. ima zelene oči, je pobrit, na sredini ima neki čopek. Ima črne lase, ovalen obraz in prijeten pogled. Pred sabo vidim moškega, ki bi mu dala štirideset let. je nasmejan, ima modre oči, brado in na glavi nosi kapo, na kateri je narisan kenguru. Na sliki je moški, ki bi mu dala petintrideset let. Je vesel, nasmejan, ima lepe bele zobe, modre oči, kratke lase. zdi se mi, ko da je neki filmski igralec ali pa mogoče pevec. Ampak ja, dala bi ga na rdečo preprogo med znane, med zvezdnike, ker je res tak, urejen. Vame strmi moški s črnimi skodranimi lasmi. Ima rjave oči, brado in je dobre volje. Na sliki je mladostna ženska privlačnega videza. ima lepo belo polt, našminkane ustnice, zelene oči. Izgleda, kot da pozira, kot da je na nekem fotografiranju. kot da v njo piha ventilator, ker ima veter v laseh. Pred mano je moški resnega pogleda. Ima črne lase, en pramen mu leži na čelu, en pramen las. Ima tudi črne, temno rjave oči in lep nos. Okej, pred sabo vidim fanta, ki je zelo nasmejan. ima blond lase, kratke. Njegove oči so temno rjave, po ličkih je posut s pegicami. Je prijetnega videza, spominja me na Borisa Johnsona, lahko bi bil njegov sin. mogoče me pa spominja tudi na brata od Rona Weasleyja iz filma Harry Potter. Tako da ja, deluje mi prijeten, zabaven, vesel. Punca na sliki ima črne, rahlo nakodrane lase. Je naličena, ima senčilo za veke in šminko. Njene ustnice so polne, njene oči pa so temno rjave. Pred mano je ženska, ki ima temnejšo polt, rjave oči, črne dolge lase in ji gre nekoliko na smeh. Na sliki je gospod temnejše polti. Na glavi ima črno kapico, na kateri piše ekter. Gleda naravnost v kamero, ima nekoliko brade, njegove oči pa so rjave.